Me levanto con ánimo de clarificación. Me gustaría conocer su opinión sobre dos puntos concretos ¿cree usted que una legislación correcta sobre el aborto debería buscar un razonable equilibrio entre los derechos de la mujer embarazada ―que sin duda los tiene― y los del ser humano concebido y todavía no nacido? Y la segunda cuestión es la siguiente ¿cree usted que los Gobiernos europeos deberían promover más activamente políticas públicas —educativas, sociales, de la salud— para que las mujeres embarazadas, en situación de precariedad, que deseen llevar adelante su maternidad